Signor Presidente, onorevoli deputati, la prossima settimana i leader politici, insieme alle imprese e alla società civile, si riuniranno a New York per il vertice dell'ONU sul clima volto a catalizzare azioni e ambizioni sul cambiamento climatico. Nutriamo grandi speranze e aspettative sul fatto che il vertice produca tra le parti un clima di fiducia reciproco e generi lo slancio politico necessario per contribuire a un esito positivo dei negoziati internazionali sul clima, in vista di un accordo globale alla conferenza di Parigi nel dicembre del prossimo anno. Come sapete, l'obiettivo principale di tali negoziati sul clima è garantire che l'innalzamento della temperatura resti al di sotto di due gradi centigradi.

Ora deve essere tradotto in realtà ed è necessario che tutti contribuiscano. Il quinto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico sottolinea ancora una volta l'esigenza di interventi globali urgenti se non vogliamo lasciare alle generazioni future il compito di fronteggiare il cambiamento climatico che avanza. L'Unione europea continua pertanto a lavorare alacremente sia a livello interno sia nel quadro dell'UNFCCC nella lotta contro il cambiamento climatico. Tra il 1990 e il 2012 l'Unione europea è riuscita efficacemente a dissociare la crescita, che è stata di un più 44 per cento, dalle emissioni di gas a effetto serra, che sono diminuite del 19 per cento, grazie a tutta una serie di politiche e misure.

Nel marzo del 2014 il Consiglio europeo ha annunciato che in ottobre avrebbe preso una decisione su un quadro per le politiche dell'energia e del clima fino al 2030. Ciò consentirà all'Unione europea di presentare il proprio contributo all'accordo globale entro il primo trimestre del prossimo anno, in linea con quanto convenuto lo scorso anno a Varsavia. Speriamo che altri facciano altrettanto. Esiste un elevato grado di consapevolezza a livello dell'Unione europea e degli Stati membri riguardo all'importanza dei finanziamenti per il clima. Essi sono impegnati, assieme ad altri, per mobilitare cento miliardi di dollari entro il 2020, oltre ad essere pronti ad avviare quest'anno la capitalizzazione iniziale del fondo verde per il clima. Signor Presidente, onorevoli deputati, sono pienamente consapevole che lo stesso elevato livello di ambizione è condiviso dalla larga maggioranza dei membri di questo Parlamento.